Die Lage der Menschenrechte in der Türkei ist ja wirklich erschütternd.

Mit dem immer wieder verlängerten Ausnahmezustand setzt die türkische Regierung dauerhaft die Menschenrechtskonvention außer Kraft. Präsident Erdoğan nutzt diesen Ausnahmezustand offensichtlich ausschließlich dazu, Kritiker, politische Gegner und auch übrigens Andersgläubige mundtot zu machen und aus dem öffentlichen Leben zu entfernen. Oppositionelle, Journalisten, Menschenrechtler, Akademiker, Anwälte, alle möglichen Vertreter der Zivilgesellschaft sitzen im Gefängnis. Auf die türkische Justiz ist schon lange kein Verlass mehr es herrscht eher das Gesetz der Willkür bei Gerichten und bei Behörden.

Standen anfangs Kurden und angebliche Gülen Anhänger im Visier, muss mittlerweile nahezu jeder um seine Freiheit bangen, der auch nur eine unbedachte Äußerung macht. Jegliche Kritik scheint zum Straftatbestand zu werden und wird mit Terrorismus gleichgesetzt. Wer nicht verhaftet wird, wird entlassen, enteignet, anderweitig mundtot gemacht da gibt es genügend Beispiele.

alle diese Menschen stehen vor dem Nichts, keinerlei finanzielle Unterstützung, keine Pensionsansprüche mehr, nirgendwo finden sie mehr einen neuen Job. Sie sind ganz schnell bettelarm. Ganz offensichtlich sollen hier Exempel statuiert werden. Die Stimmung in der Bevölkerung ist vergiftet durch Spitzeltum, Angst und Hetze. Die Lage ist wirklich dramatisch. Wenn die Europäische Union jetzt nicht endlich handelt, verliert sie endgültig ihre Glaubwürdigkeit. Ja, die Kürzung oder Umschichtung der IPA Mittel, das war unser erstes Signal an die Türkei. Aber ganz offensichtlich reicht das nicht aus, und ich frage mich, ob dieser freundliche Dialog, in dem wir uns immer noch bewegen, erreichen wird, dass sich die Menschenrechtslage in der Türkei ändert. Ich glaube, wir müssen bald mal andere Saiten aufziehen, und ich würde geradezu empfehlen, mal einen kritischen Blick auf die Zollunion zu werfen.